Jsem velmi rád, že i když jsme měli málo času, dospěli jsme k vyváženému závěru. Stejně tak mě těší, že kolegové přijali za svůj můj návrh na zahrnutí podpory pro výzkum v tak zvaných uhelných regionech. To považuji za nezbytné pro zvládnutí regulací a cílů, ke kterým jsme se v oblasti energetiky v Evropské unii rozhodli. I díky Horizontu bude snazší podporovat sdílení zkušeností s ekonomickými a sociálními proměnami spojenými s útlumem těžby uhlí. Za velice důležité považuji rovněž oblast tak zvaného widening countries Musíme se do budoucna zaměřit na vyváženější čerpání a odměňování vědeckých pracovníků napříč Evropskou unií. Jedině tak plně využijeme jejich potenciálu a zabráníme jejich odchodu do jiných vědeckých center ve světě.